Madame la Présidente, vous vous indignez à juste titre du sort réservé à de nombreux enfants handicapés en Ouganda, euthanasiés parce qu'ils sont considérés comme un poids pour la société. Ces actes plus que choquants, monstrueux, sont absolument révoltants. Et que vous le vouliez ou non, l'émotion qu'ils suscitent est un reste de l'éthique chrétienne que beaucoup ici rejettent.

C'est heureux que vous condamniez l'euthanasie des enfants en Ouganda mais vous restez silencieux lorsque des gouvernements comme la Belgique et les Pays Bas légalisent l'euthanasie, y compris des enfants. Dans cette Union qui se gargarise tant des droits de l'homme, une société eugéniste émerge, une société qui admet qu'on puisse se débarrasser de ses anciens, mais aussi de ses handicapés via les dépistages prénataux.